Elnök asszony! A szegénység nem csak szociális, hanem emberijogi probléma, az emberi méltóság sérelme is. A következménye sokszor a megbélyegzés, a diszkrimináció. Több országban azt látjuk, hogy kriminalizálják a szegénységet. A szélsőjobb cigánybűnözésről, hajléktalanbűnözésről beszél, sőt a legszegényebbekért kiálló szociális szakemberek is a vádlottak padjára kerülhetnek, mint Magyarországon, ha szakmájuk etikai kódexe szerint járnak el. A szegénység csökkentésére irányuló nemzeti stratégiák vizsgálatakor a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie azt is, hogy a közpolitikák ezt a célt szolgálják e, az adórendszer, családtámogatási rendszer csökkenti e a társadalmi különbségeket, hozzájárul e a gyerekszegénység csökkentéséhez, az iskolarendszer kiegyenlíti e a hazulról hozott hátrányokat, megakadályozza e a szegénység generációs átörökítését, a szociális transzferek biztosítják e a jogot a gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi részvételhez és hozzáférhetőek e az általános érvényű szolgáltatások.